Niestety nie jest ona dla mnie satysfakcjonująca. Kontrola nad wykonywaniem wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wydaje się jednak konieczna, ponieważ część państw nie zechce ich dobrowolnie wykonywać. Moje dodatkowe pytanie związane jest z orzeczeniami Trybunału dotyczącymi naruszania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w szczególności w sprawie Lautsi przeciwko Włochom. Wyrokiem z 3 listopada 2009 roku Trybunał uznał wieszanie krzyży w klasach lekcyjnych za naruszanie praw człowieka, a w sprawie Grzelak przeciwko Polsce wyrokiem z 15 czerwca 2010 roku za takie naruszenie uznał brak możliwości uczęszczania przez ucznia na lekcje etyki w większości polskich szkół. Czy polskie rozwiązania prawne, które w powyższych sprawach zostały uznane przez Trybunał za wadliwe, są także sprzeczne z projektem...